En el transcurso de las negociaciones hemos defendido la necesidad de pensar esta herramienta más allá de su dimensión económica y de verla en un contexto en el que los aspectos simbólicos cobran gran relevancia y significado. Esto significa preocuparse por garantizar un uso adecuado y respetuoso con los derechos humanos y lo que consideramos valores compartidos de la Unión. Significa abrir el uso, de manera que la ciudadanía pueda beneficiarse de este dominio, además de las instituciones públicas. Significa también, en nuestra opinión, asegurar que el regulador público garantiza un uso justo y equilibrado del dominio en sus diferentes dimensiones. Y significa también asegurar que la intervención privada en la gestión del dominio esté sujeta a los controles adecuados, salvaguardando la dimensión pública de este dominio.